Bei der grünen Gentechnik reagiert Europa anders als Amerika.

Das wäre falsch und würde auch nicht akzeptiert! Ich glaube, das Parlament geht ja mit der Kommission in die Richtung, dass diese Verantwortung, diese Zuständigkeit auf die Mitgliedstaaten übertragen wird und jeder Staat für sich entscheiden muss, will er GVO Pflanzen in die Umwelt bringen oder will er das nicht.

Der Bericht geht genau in die richtige Richtung. Ich hoffe, er kommt durch!

Was wir zudem brauchen, ist die Wahlfreiheit für die Bauern wie für die Konsumenten.